Señor Presidente, hemos aprobado hoy el informe sobre cómo este Parlamento considera que debe trabajarse en la Estrategia Europea sobre Discapacidad, siendo esto una gran noticia porque supone el primer esfuerzo de coordinación y homologación para la igualdad de las personas con discapacidad en el seno de la Unión Europea. Lo hemos aprobado con tres objetivos potenciar la plena inserción social, a través de la educación, y la inserción laboral de las personas con discapacidad evitar las dobles discriminaciones que existen por el hecho de ser joven y discapacitado, mujer y persona discapacitada o discapacitado en el mundo urbano o en el mundo rural y tender también a la homologación europea de lo que debe suponer la construcción del cuarto pilar del Estado del bienestar, en un momento en que estamos debatiendo sobre la sostenibilidad del conjunto del Estado del bienestar.